Señora presidenta, la construcción europea integra la diversidad construyendo nuevas formas de ser Estado y nación. Ha creado soberanías compartidas y prácticas centradas en responder mejor a las necesidades y la voluntad de la ciudadanía. Con esas mismas bases, mi partido ha presentado en el País Vasco una propuesta que, dentro de la ley, apuesta por el diálogo permanente, el respeto y el reconocimiento para actualizar la estructura de un Estado miembro que se dice plurinacional. Apostamos por una unión voluntaria de naciones que existen y quieren convertir en realidad principios constitucionales en vigor.

Pido por ello a Bruselas y Estrasburgo que, para prevenir nuevos conflictos, protejan esta apuesta por la convivencia frente al mismo nacionalismo estatal y anticuado que critican por ser el peor enemigo de la construcción europea

Recuérdenles que arremeter contra gigantes cuando delante hay molinos es incompatible con nuestra Unión, porque así se alimenta el nacionalpopulismo en todo el continente.